Întrebarea mea este dumneavoastră credeți că în noul cadru financiar vom putea corecta, și aici nu am reușit și anume nu este, sigur, o sumă suficientă la Erasmus, chiar dacă este creștere de 4, dacă vom avea bani pentru politica agricolă și politica de coeziune și mai ales dacă vom reuși să creștem acest buget pentru că am auzit aici că doar 0,9 și nu 1,3 cum era ținta. Cum vedeți că va influența și cum am putea face să presăm Consiliul pentru a avea un buget mai mare și pentru a acoperi politica de coeziune, așa cum spuneam?